Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rad poudaril, da razlog za to, da je danes minister gospod Klemenčič odsoten je v dejstvu, da opravlja državniško dolžnost v tujini, ki jo lahko opravi samo minister za pravosodje glede na vsebino te dolžnosti in se vrne jutri. Kar pa zadeva zadeva vprašanja in pa, pričakovane odgovore gospoda poslanca Gorenaka, gospe Irglove, bom poskušal strnjeno odgovoriti. In sicer osredotočil na to, kar je predmet današnje razprave. In uvodoma bi rad, ne bom tako slikovit, kot je bil gospod Gorenak, ampak uvodoma bom poudaril dve stvari. Vsi vemo, da vsaka kršitev zakona niti nima nujno predpisane sankcije in da je razlika tudi tam, kjer so sankcije predpisane ali nekdo, bom karikiral, se ne z ne pripne z varnostnim pasom ali kadi v poslovnih prostorih in tako naprej, kar je protizakonito. Enako velja tudi za delo na pravnem postopku, imenovanje in tako naprej. Ni vse enako huda kršitev in tudi sankcije niso enako hude kot pri recimo kaznivih dejanjih. Kar zadeva obravnavani primer. Če pogledamo pravno in dejansko stanje stvari primera, ki je danes predmet razprave je pravno in dejansko stanje stvari identično, kot je bilo konec leta dva tisoč dvanajst. Vlada, v kateri je bil gospod Gorenak minister in je, kot se je samo izrazil, bila bil zadolžen tudi za področje državnega tožilstva, je ugotovila sum, da je bilo to imenovanje nezakonito in je v okviru svoje pristojnosti v upravnem postopku z odločbo razrešilo oziroma razveljavilo tisto imenovanje, in ker je obravnavana oseba uporabila pravno sredstvo, je sodišče potem potrdilo in pritrdilo ugotovitvi vlade takratne, v kateri je bil gospod Gorenak tudi minister. Torej, v tistem času je bilo pravno in dejansko stanje stvari enako, danes pa v izvajanju, ki je bilo naslovljeno tudi konkretno na mene, kot državnega sekretarja trenutno na ministrstvo za pravosodje, je bilo vzbujeno pričakovanje, kot da nekaj, kar bi lahko mi naredili, pa ne naredimo, ker nočemo. Dejstvo je torej, da v tistem času, ko je bilo pravno in dejansko stanje enako, minister za pravosodje ni storil tega, kar zdaj pričakuje, in verjamem, da iz zelo zelo strokovnih razlogov. Sam je omenil, da je bila takrat državna sekretarka gospa Barbara Breznikar, ki je bila tudi generalna državna tožilka, je nedvomno strokovnjakinja za to področje. In ni razrešila ali predlagala državnemu svetu, da o tem odloča in morebiti predlaga razrešitev državnemu zboru, ampak je prijavila zadevo komisiji za preprečevanje korupcije. Ta postopek pa še ni končan. In glede na to, da sem bil v prejšnji funkciji v času, ko je bil gospod Klemenčič predsednik komisije sam osebno vodja službe za nadzor in preiskave, lahko s prve roke tudi povem, da te podatke oziroma informacije o, bi rekel, postopkovni fazi in pa o odločitvah komisije, ki jih uporabljate v vaših izvajanjih, niso točne in niso korektne. Namreč komisija takratna, ko je dobila prijavo suma od državne sekretarke oziroma kasneje tudi od gospoda ministra takratnega, sedaj gospoda poslanca Gorenaka, je vzela v postopek obravnavala in ni sprejela mnenja o tem, da gre za korupcijo, ker je v predhodni fazi z uporabo pravnega sredstva torej preko upravnega spora eden od obravnavanih v postopku, to je bil gospod Zalar, dosegel to, da je zadeva trenutno na vrhovnem sodišču. In korektno je bilo tudi prej omenjeno, da je ministrstvo za pravosodje v tem času poizvedelo, prav za namene, kar želimo korektno obvestiti vas kot poslance in pa seveda tudi javnost v okviru svoje pristojnosti, seveda, pozvalo vrhovno sodišče, da pove, v kateri fazi ta zadeva je, in odgovor je bil, da predvidoma do konca leta dva štirinajst torej meseca decembra naj bi bilo odločeno, vendar še ni, kot vemo. Tako da ta informacija od vrhovnega sodišča je bila pridobljena. Skratka, pravno in dejansko stanje leta dva dvanajst je bilo enako, kot je danes. Ukrepanje ni bilo tako, kot se pričakuje zdaj, in prepričan sem glede na to, da moramo tudi mi in smo seveda zavezani k temu, da delamo po zakonu in po pogojih, ki jih zakon o državnem tožilstvu predpisuje, kateri so tisti, kdaj jih se lahko predlaga in po kakšnem postopku razrešitev, da je takratni minister in takratno državno sekretarko ugotovila, da niso zadostni, zato so se verjetno odločili za to, da podajo v bistvu prijavo na komisijo za preprečevanje korupcije, katere postopek pa ni končan. To je prvo. Drugo. Takrat se je minister tudi odločil za pravosodni nadzor. Pravosodni nadzor v okviru pristojnosti ministrstva za pravosodje je bil takrat poskušan, ni bil izveden, potem se je nadaljeval v času ministra Pličaniča. Danes mi je praktično že tretja vlada, govorimo o spornem ravnanju leta dva tisoč dvanajst in ni bil dokončan. Dokončali smo ga mi v dveh mesecih. Vam pa iskreno povem, če bi bil jaz takrat v tej vlogi, tega nadzora sploh ne bi uporabil, ker je nepotreben. Ker zame je zadosti ugotovitev sodišča upravnega, da je bilo neko ravnanje nedovoljeno, nepravilno in nezakonito. Presežkov s pravosodnim nadzorom ne dosežemo. Bil je pa tudi predlagan. Ne vem, zakaj. Skratka, da se vrnem na začetek, dejstvo je, da je bilo po sodni ugotovitvi ravnanje nezakonito, nepravilno, da je šlo na nepravilno uporabo postopkovnih določb, ker zakon o državnem tožilstvu določa dve vrsti postopka, eno imenovanje, ena dodelitev in takratni minister oziroma generalni državni tožilec je nepravilno uporabil te določbe. Ko je bilo to ugotovljeno, je bila zadeva sanirana. In očitno tudi za vas takrat in za nobeno vlado do danes niso bili to zadostni razlog razlogi za ukrepanje, kot se ga pričakuje danes. In verjamem, glede na pogoje, ki jih določa zakon, da je to korektna ugotovitev in pravilno postopanje. Ko bodo pa končani drugi postopki, kje to bilo koruptivno motivirano ali, da je šlo za zlorabo položaja v smislu inkriminacije, kot jo določa kazenski zakonik. To bojo pa nove okoliščine, ki predstavljajo podlago, da lahko tudi ministrstvo za pravosodje vendar posredno, kot je korektno ugotovil gospod poslanec, predlaga in pozove državno tožilski svet, da ta dejstva preuči in eventuelno potem predlaga kot pristojni organ, neodvisni, seveda, državnemu zboru, da odloča o razrešitvi ali ne. Vendar te situacije še nimamo. Tako da s tega razloga se mi zdi korektno povedati, da je pravna in dejanska situacija enaka odločitve so take, kot so bile, mislim, da korektne glede na veljavno zakonodajo, in pač, če se vsi deklaratorno zavzemamo za pravno državo, je pač treba počakati do odločitev pristojnih organov. Zadeve, kot je bilo že večkrat izpostavljeno, so pred inšpekcijo in pa pred komisijo za preprečevanje korupcije. Vrhovno sodišče zadevi odloča, sporočilo je uradno predvidoma do konca leta dva štirinajst, kar je to že minilo, je utemeljen sklep, da bo to verjetno kmalu, in takrat bodo nove okoliščine, nova pravna dejstva in takrat bojo tudi podlage za nove odločitve, nove morebitne postopke. Tako da s tega vidika se mi zdi korektno do vseh poslancev, ki vseh teh pravnih in dejanskih postopkov in pa faz tega konkretnega primera ne poznajo, prav, da to obelodanim, poudarim enako pa tudi zaradi javnosti, ker se preprosto, saj jaz sem dobi občutek, vzbuja vtis, kot da bi nekaj lahko naredili, pa nočemo. Temu ni tako. Ni nobenih pogojev, zato ker ste vi pričakovali glede razrešitve, dokler ne bo dokončno odločeno. Hvala lepa!